Elnök úr, tisztelt Képviselőtársaim! Az optimista minden vészhelyzetben lehetőséget lát, a pesszimista minden lehetőségben veszélyt érez.

Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság és a Tanács is elkezdett foglalkozni a különadó bevezetésével, egy olyan tranzakciós adó bevezetésével, amely segíthet nagy európai programok megvalósulásában. Mégis azt gondolom, hogy a tagállami gyakorlatokat érdemes megnézni, Magyarországot például, ahol 2010 ben bevezetésre került a bankadó, majd egy tranzakciós illeték is, éppen annak érekében, hogy az a lehetetlen helyzet, amelyet a nyolc év hozzá nem értő szocialista kormányzás okozott Magyarországon, a válságból

Én azt gondolom azt kéne továbbra is nézni, hogy ne központosítva, hanem tagállami szinten történjen a beszedése, és a felhasználása is ezeknek a forrásoknak.